Voorzitter, ons medeleven gaat natuurlijk in de eerste plaats naar de slachtoffers. In mijn land zijn vier mensen verdronken, en ik hoor dat in andere landen ook honderden, duizenden mensen enorm financieel en emotioneel verlies hebben geleden in hun bedrijf en in hun huis. Onze gedachten gaan natuurlijk in de eerste plaats naar hen. In de voorbije weken, maanden, zelfs jaren, zijn in heel wat lidstaten problemen geweest met water, met wateroverlast, met overstromingen.

En ook overleg over maatregelen ter preventie. Hoe kunnen we zo'n ramp voorkomen?